Es wurde hier auch ganz eindeutig festgestellt, dass nicht nur Geheimdienste diese Möglichkeiten der Überwachung nutzen können, sondern dass es auch sehr schnell sein kann, dass auch Terrororganisationen die Schlüssel zur Verfügung gestellt bekommen, die sichere Leitungen unsicher machen.

Wir wollen verhindern, dass in Zukunft Dritte mit unserem Gerät machen können, wie sie wollen. Das wäre ungefähr so, wie wenn jemand von außerhalb des Plenums meine Hand beliebig betätigen kann. Und das kann nicht die Zukunft sein. Ich glaube, dass Wirtschaft und Politik sichere Leitungen im Internet brauchen.